Letzte Woche hat der Patriarch von Bagdad hier im Parlament gesagt, was die Minderheiten dort brauchen Sie brauchen militärischen Schutz.

Aber wir können etwas tun, und ich bin der Meinung, wir müssen dies auch tun Wir müssen die Öffentlichkeit aufrütteln. Und deswegen schlagen wir als ECR Fraktion vor, den diesjährigen Sacharow Preis den verfolgten Christen im Irak zu widmen.

Er ist das Gesicht der verfolgten Christen im Irak und damit die Stimme der verfolgten Christen in der arabischen Welt. Ich bitte die Kollegen aller Fraktionen, diesen Vorschlag zu unterstützen. Ich freue mich, dass die Kollegin Anna Záborská diesen Vorschlag auch in der EVP Fraktion eingebracht hat. Während wir hier tagen, werden Menschen ihres Glaubens wegen ermordet.